Vahel on hea esimene olla, vahel viimane. Tahaksin nimetada järgmisi asju nimelt on tänases rängas majanduskriisis Euroopa Liidu tööturul valitsemas reaalsus, et üha suurem hulk uusi inimesi koondatakse, mis suurendab omakorda vaesuse ja tõrjutuse all kannatavate isikute koguarvu Euroopas. Täna on vägagi oluline, et sotsiaalset kaasatust ja sellega seotud tööturupoliitikat taotletakse ka Euroopa majanduse taastamiskavas integreeritud ja ühtse lähenemisviisi kaudu. Me oleme palju rääkinud tööturupoliitika paindlikkusest. On viimane aeg rääkida ka sotsiaalpoliitika paindlikkusest. Ma mõtlen siinjuures seda, et tööturupoliitika ja sotsiaalabi andmise poliitika peaksid omavahel haakuma. See on tänase olukorra nõue. Raport toetas tööturult tõrjutute aktiivset kaasamist ja ma leidsin olevat väga positiivse toetada hääletusel antud raporti vastuvõtmist.